Zene a füleimnek, amikor az Európai Parlament a sztálinista típusú tisztességtelen büntetőeljárásokat ostorozza, de ez a zene sajnos hamis, mert megint külső államokat kritizál. Ashton asszony mint külügyekért felelős biztos vajon tudja e, hogy Magyarországon, egy Európai Uniós tagállamban Szima Juditot, az egyik legnevesebb, s talán legaktívabb szakszervezeti vezetőt egy országos tüntetés előtti napon őrizetbe vette a rendőrség, és azóta is hónapok óta házi őrizetben van. És tudja e Ashton asszony azt, hogy Magyarországon harmadik éve van előzetes letartóztatásban két ellenzéki vezető, Budaházy György és Szász Endre, olyan tisztességtelen eljárásban, amelyet a bíróság most már következetesen zárt ajtók mögött folytat, magát az elsőrendű vádlottat, Budaházy György ellenzéki vezetőt is kitiltva a saját tárgyalásáról. Ilyet még a sztálinizmus idején sem nagyon csináltak, hiszen akkor legalább a látszatra adtak. Mit fog válaszolni Ashton asszony, hogy ha erre az ukránok, beloruszok, vagy mások rákérdeznek. Nem lenne e jobb, hogy ha végre az Európai Unió vizsgálatot folytatna ezekben az ügyekben, s megszüntetné ezeket a felháborító jogsértéseket?